Doamnă președintă, dacă vrem siguranță înăuntrul Uniunii Europene, atunci trebuie să securizăm granițele externe ale Uniunii Europene și asta am făcut prin acest regulament, regulament comun al Parlamentului European și al Consiliului, prin care întărim granițele externe, întărim verificările la granițele externe ale Uniunii Europene. Pe scurt, ce aduce nou această propunere de regulament verificarea persoanelor care intră și ies în Uniunea Europeană, prin orice graniță externă a Uniunii Europene, în bazele de date și mă voi referi la aceasta imediat în bazele de date. Asta înseamnă o schimbare a situației de astăzi, în care cetățenii Uniunii Europene nu sunt verificați la intrarea și la ieșirea din zona Schengen, iar cetățenii care nu aparțin Uniunii Europene, ci sunt din state terțe, sunt verificați numai la intrare, și nu și la ieșire. Deci, ceea ce schimbăm este că toată lumea, și cetățeni UE, și cetățeni non UE, va fi verificată atât la intrare, cât și la ieșire și nu vorbim numai de spațiul Schengen, ci de întreaga Uniune Europeană, deci de granița externă a Uniunii Europene. Vor fi verificați cum?

De asemenea, regulamentul prevede verificarea în orice altă bază de date europeană relevantă. Ar putea fi baza de date Visa sau, pe viitor, pentru că încă nu s a adoptat, baza de date Exit a persoanelor care intră sau ies din Uniunea Europeană. Sigur că aceste baze de date trebuie să fie pline de informații complete, corecte și transmise imediat de statele membre. Aici fac din nou un apel către statele membre, că toată această cooperare și toată această construcție pe care noi o facem depinde de rapiditatea și de acuratețea datelor pe care le trimit în bazele de date, pentru că statele membre sunt cele care alimentează bazele de date, deci au o mare răspundere să trimită rapid, complet și corect informațiile. Verificarea fiecărei persoane are și câteva excepții, tocmai pentru a nu îngreuna traficul la frontieră. Pentru frontierele terestră și maritimă există posibilitatea ca, oricând, atunci când este un trafic foarte mare de călători, de cei care trec frontiera, să se ceară să se facă controale țintite, pe bază de informații, deci să fie controlate doar anumite persoane, verificate în bazele de date doar anumite persoane

Evident, acest lucru poate fi făcut cu acordul Comisiei și după o evaluare a riscurilor. Pentru granițele aeriene există o perioadă de tranziție de șase luni de zile, în care statele membre sunt obligate să și achiziționeze toate echipamentele necesare pentru aceste verificări, echipamente și pentru trainingul persoanelor care lucrează în aeroporturi. Această perioadă de șase luni poate fi mărită până la 18 luni de către Comisie, atunci când se cere acest lucru de un stat membru pentru anumite aeroporturi.

Aici trebuie să dovedești că încă mai ai probleme structurale și probleme de tehnică. Aș vrea să dau un exemplu despre cum va fi făcut acest control, ca să înțeleagă toată lumea. Este, practic, o scanare a documentului de călătorie, a pașaportului și, dacă într-una din aceste baze de date apare o informație despre persoana respectivă, atunci pe ecranul celui care controlează apare informația și persoana respectivă trece în alte verificări.

Este o singură interfață unde îți apare un steguleț roșu dacă găsești acel nume într una din bazele de date menționate, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să dureze mult această verificare în bazele de date. Vreau să mai precizez că pentru toate aceste echipamente și pentru tot acest training există un fond european pentru securitate internă, care se află la Comisie, la Directoratul General pentru Migrație și Afaceri Interne, DG HOME, și din care statele membre vor primi bani pentru a cumpăra aceste echipamente și pentru training.

Avem și alte prevederi care, de exemplu, prevăd echipe mobile, care să poată să vină în ajutor, dacă este nevoie, la o graniță externă, imediat să prevăd ca, din statele membre care se află în interiorul Uniunii și nu au graniță externă de apărat, să se trimită

În final, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare, pentru cum am lucrat.

Iarăși, e foarte important cum va fi aplicat de statele membre și cum va fi pus de oamenii de la frontieră în practică.